On a montré dans la sphère publique politique que, pour avoir une meilleure représentativité féminine, il fallait arriver avec des lois contraignantes qui finalement, peut être, un jour, vont préfigurer une tendance naturelle au sein des sociétés. Force est de constater que, dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas le cas. On se heurte ici à un vrai conservatisme de la part, notamment, de la sphère économique mais aussi de ses représentants du monde patronal qui dit qu'il fait des efforts, mais nous n'arrivons à rien.